Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani gospod, Zajc in spoštovana gospa, ministra, Klampfer, spoštovane kolegice in kolegi poslanci in vsi prisotni gostje! Rešitev stanovanjskega problema za mlade pare je v naši državi podoben zalogaj kot osvojitev olimpijske medalje. Večina teh odraslih, mladih oseb je prisiljena do tridesetega leta živeti pri starših ali pa namenijo za najem in stroške bivanja v najemniškem stanovanju več kot polovico mesečnega zaslužka. Prav tako na začetku delovne dobe niso kreditno sposobni za nakup lastne stanovanjske nepremičnine. Dogaja se, da tisti, ki dobijo delo zunaj meja naše domovine, odhajajo tja in se ne vračajo več domov. Naši najbolj aktivni državljani, ki bi morali biti srce in glava napredka in razvoja Slovenije, nam torej odhajajo tudi zaradi tega, ker imamo tukaj ... Nekako tukaj težje pridobijo prvo nepremičnino, prvo bivališče. Gre pa za mlade družine, ki so v vsaki državi močan potrošnik, neke vrste motor gospodarstva. Gospa ministrica, ali se zavedamo tega perečega problema, namreč ti mladi fantje in dekleta se odločajo za naraščaj šele, ko rešijo stanovanjski problem? Včasih jim to uspe šele v takšnih letih, ko jih starševstvo dejansko več ne zanima oziroma jim ni v primarnem planu. Imamo pa tudi demografski trend staranja prebivalstva, ki je odvisno tudi od možnosti osamosvojitve mladih parov in od ugodnejših pogojev za ustvarjanje in preživetje družin. Imate na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve kakšno konkretno rešitev tega vprašanja? Kaj torej predlagate v smeri, da nas bo morda kaj več in da se bomo pomlajevali kot slovenska družba? Spoštovani gospod Zajc, kot minister za okolje in prostor mi prosim pojasnite, ali se v vašem resorju aktivno rešuje in kako se rešuje manko najemnih stanovanj? Po zadnjih podatkih imamo med šest tisoč in deset tisoč manka. Res, da ste že nekaj od tega prej dobili vprašanje, tudi odgovorili, zato se bom jaz, mogoče lotil konkretnih stvari. Pred nekaj časa, pol leta nazaj se je govorilo, da se bo gradilo kakšnih dva tisoč stanovanj, sedaj se govori, vir imam iz štiriindvajset, com, oziroma štiriindvajset ur pika com, da se je ministrstvo dalo dejansko informacijo, da se jih bo gradilo le devetsto, gre pa za stanovanja, ki bodo imela nov način najemnin, stroškovni, in sicer, bodo za trideset procentov višje cene teh najemnin. To višanje bo zletelo tudi na tiste, ki imajo najnižje prihodke, to se pravi, da jim ne bo potem lažje te nepremičnine najeti, ne. Kaj je sedaj bolje zanje - ali neprofitni, ali tale stroškovni način najema? Pa tudi, če se dotaknem tega, da imamo stanovanj v Sloveniji premalo za najem, kaj ne bi morda ponudili stanovanjskemu skladu tudi tistih nezasedenih stanovanj, ki so v lasti države, pa bi jih dali stanovanjskemu skladu, on bi jih pa ...